Niemand hat damals geglaubt, dass diese wichtige Maßnahme von manchen Mitgliedstaaten einfach nicht ernst genommen wird. Das ist skandalös, und es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn die politisch Verantwortlichen für die Probleme und die Not unschuldiger Menschen nichts übrig haben.